2015. Alsof Europa geen belangrijker zaken te bespreken heeft te midden van deze enorme economische crisis die wij nu meemaken! Een crisis die er met name dankzij het wanbeleid van deze EU is gekomen, maar dat terzijde. Ik pleit hier voor de strijd tegen de gedwongen uithuwelijking van meisjes, de genderkloof in het onderwijs, het geweld en discriminatie tegen vrouwen en meisjes in het algemeen en de preventie van seksueel geweld in het bijzonder. Op zich een prima zaak, maar ik mis het benoemen van de hoofdveroorzaker van al deze problematiek, namelijk de islam. De genoemde problematiek komt bijna uitsluitend voor in door de islam gedomineerde landen, maar het mag hier in het Parlement kennelijk niet benoemd worden. Een verbijsterende politieke correctheid, die levensgevaarlijk is, met name voor de vrouwen en meisjes die men juist beweert te willen beschermen. Zolang dit Parlement de oorzaak niet wil benoemen, kan er ook geen oplossing komen. Over alle onzin die verder wordt uitgekraamd over klimaat, milieu en duurzaamheid kan ik kort zijn. Waanzin! Geen cent meer aan besteden!

Nogmaals levensgevaarlijk!